hæstvirtur forseti árið tvö þúsund og eitt samþykkti alþingi tillögu til þingsályktunar sem flutt var af þingmönnum úr öllum flokkum þar sem ríkisstjórninni var falið að undirbúa heildstæða stefnu í málefnum barna og unglinga á grundvelli stefnumótunarinnar átti að gera fimm ára framkvæmda og aðgerðaráætlun sem leggja átti fyrir alþingi til staðfestingar eigi síðar en á haustþingi árið tvö þúsund og tvö það tók fjögur ár að vinna skýrsluna sem lögð var fyrir alþingi fyrir einu ári síðan engin framkvæmda eða aðgerðaráætlun fylgdi eins og alþingi hafði kallað eftir forsætisráðherra upplýsti bara að eftir fjögurra ára starf nefndar að skýrslugerð sem að komu hundrað þrjátíu einstaklingar meðal annars helstu sérfræðingar á sviði félags og heilbrigðisþjónustu um málefni barna þá yrði málið bara sett aftur í nefnd og nú í svokallaða fjölskyldunefnd forsætisráðherra á síðastliðnu alþingi lagði ég aftur fram fyrirspurn til þáverandi forsætisráðherra sem staðfesti að lítið hefði verið gert í málinu engin aðgerðaráætlun hefði verið undirbúin né að fyrir lægi heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga heildarstefnumótun og framkvæmdaráætlun í málefnum barna og unglinga hefur verið í gildi í áratugi á hinum norðurlöndunum og umboðsmaður barna hefur árlega og á annan áratug kallað eftir slíkri stefnumótun hér á landi en án árangurs

kallað er einnig eftir verkskiptingu milli ráðuneyta og stofnana sem er orðið úrelt óskýr og óhagkvæm í skýrslunni er lýst miklum agnúum á bóta og velferðarkerfinu varðandi hag barna meðal annars að bætur velferðarkerfisins séu svo naumt skammtaðar að þær hrökkvi ekki fyrir lágmarksframfærslukostnaði og skorti þar mikið á enda væri fátækt fólk oft fast í svonefndri fátæktargildru sérstaklega er nefnt að úrbóta sé þörf í málefnum fátækra barna nýbúa barna með geðraskanir og barna og ungmenna í vímuefnavanda einnig kemur fram hve fljótt dregur úr skólasókn ungmenna því einungis innan við helmingur tvítugra ungmenna stundi nám það er líka grafalvarlegt að í skýrslunni kemur fram að kynferðisleg misnotkun barna sé stórum útbreiddari en álitið hefur verið hingað til og nærri fimmta

einelti í skólum það er því bara skömm að því virðulegi forseti að tveir hæstvirtur forsætisráðherrar sem hafa setið hér frá því að þessi tillaga var samþykkt hér á alþingi skuli lítið hafa gert í þessu máli málið sé raunverulega í sömu stöðu eins og þegar þessi þingsályktunartillaga var samþykkt fyrir utan þessa skýrslu sem var samþykkt ég vænti þess að þriðji forsætisráðherrann sem fjallar um þetta mál geir h haarde hann svari því nú því nú hér í þessari fyrirspurn að hann ætli nú að drífa í framkvæmdum á þessu máli við erum eina norðurlandið sem höfum ekki slíka stefnumótun og hennar er sannarlega þörf en í skýrslu íslands til barnaréttarnefndar sameinuðu þjóðanna árið tvö þúsund og þrjú voru fulltrúar ríkisstjórnarinnar einmitt að státa sig af því að slík framkvæmdaáætlun væri í undirbúningi og væri að ljúka en ekkert hefur